absolutamente necesaria y que va a contribuir profundamente a desarrollar el mercado europeo de las telecomunicaciones, pero quiero decir que lo que realmente hoy va a llegar a todos los consumidores europeos, lo que hoy van a entender, hoy van a identificar con claridad todos